Signor Presidente, abbiamo approvato con soddisfazione il sul Fondo europeo di sviluppo regionale. Sono aspetti positivi l'indicazione degli undici obiettivi tematici precisi da perseguire, che sono quelli indicati per il conseguimento della strategia Europa 2020 per perseguire quegli obiettivi e ci consentirà quindi di avvicinarci ai indicati in quelle politiche per il prossimo settennio, sfruttando appunto i Fondi di coesione. Sono da considerare positivamente l'introduzione della concentrazione tematica, focalizzata in particolare su quattro degli undici obiettivi tematici, che consentirà alle regioni di attuare politiche integrate tra loro, evitando dispersioni dei fondi come accaduto in passato. Desidero però esprimere una nota di rammarico per il fatto che non si sia tenuto conto degli handicap delle regioni insulari, condannate lo dico sottolineandolo semplicemente al parametro del PIL, senza che venga considerata la necessità di avere un rapporto diretto. Su questo elemento occorrerà dare battaglia, cosa che non è stato consentita dal metodo di votazione formulato dal Parlamento, che non ci ha permesso neppure di discutere alcuni emendamenti che avevamo presentato in proposito.